Perché ogni anno milioni di bambine affrontano viaggi dagli Stati membri verso le terre d'origine dei loro genitori per contrarre un matrimonio non voluto e non sognato, accordato dagli stessi genitori con uomini adulti. Milioni di bambine che ogni anno vedono svanire il loro sogno di vivere libere e di realizzarsi professionalmente. Proprio il mese scorso un'inchiesta giornalistica italiana, denunciava la sparizione annuale di migliaia di ragazzine tra i tredici e i diciassette anni di età, fatte partire per il Bangladesh, il Pakistan e altri paesi, per sposare un lontano parente molto più grande di loro. Ma queste ragazzine sono nate e cresciute in Europa, hanno frequentato le scuole e la cultura europea, sono a tutti gli effetti europee.